Venezuela está sufriendo una espiral de violencia muy preocupante en la calle como consecuencia de años de política de confrontación y de falta de diálogo. Usted se ha referido a los datos un índice anual de violencia de 20000 homicidios

una carestía intolerable de alimentos en uno de los países más ricos en recursos energéticos del mundo y, lo que es más grave, un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, que ha requerido la atención de este Parlamento en innumerables ocasiones. Hemos visto jóvenes estudiantes asesinados en las calles las dramáticas imágenes de la muerte de Génesis Carmona hemos visto a un líder de la oposición entrar en prisión hemos visto políticos de la oposición agredidos brutalmente en el Parlamento —María Corina Machado, Manuel Rosales— y hemos visto —usted lo ha dicho, señor Comisario—, medios de comunicación cerrados, varios periódicos que no pueden funcionar porque no tienen permiso para importar el papel prensa, y cadenas de televisión —como Radio Caracas Televisión, CNN 24 horas o NTN 24 horas, el canal colombiano— que han tenido también que cerrar. Venezuela es un país, señor Presidente, que retrocede, que no avanza. No lo digo yo lo ha dicho el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Es un país en el que estos acontecimientos denigran a la democracia. No lo digo yo lo ha dicho el dos veces Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias. El otro día, señor Presidente, debatíamos en este hemiciclo y recordábamos el coraje cívico de los ciudadanos de Ucrania. Precisamente el lunes, cuando estaba regresando de Kiev, venía leyendo un artículo de un teólogo muy prestigioso, que decía que hay un coraje de la palabra, un coraje de la acción, un coraje para la convicción y un coraje también para la opinión un coraje del pensamiento y un coraje para la verdad. Creo que estos jóvenes estudiantes que se manifiestan en las calles, estos políticos que salen a la calle para pedir una Venezuela mejor y estos periodistas independientes se caracterizan, precisamente, por ese ejercicio de coraje.